Je voudrais remercier la Commission et féliciter la jeune Présidence polonaise qui a obtenu l'unanimité au sein du Conseil.

En ces temps de crise, dont nous venons longuement de parler, nous sommes parvenus à combiner deux objectifs apparemment contradictoires, mais également nécessaires d'une part, réduire les dépenses de fonctionnement et, d'autre part, préserver les dépenses d'avenir indispensables pour soutenir aujourd'hui l'activité économique et pour assurer la compétitivité de demain.

Premier enseignement nous ne pouvons pas continuer à négocier à l'envers, en partant des crédits de paiement, alors que les choix politiques se traduisent par des crédits d'engagement. Le Parlement souhaite que les trois institutions travaillent ensemble, à froid, dans les mois qui viennent pour faire un point précis de la consommation des crédits, des besoins exacts, ligne par ligne. De façon à ce que l'examen du budget 2013 soit éclairé par une information complète et qu'on ne débouche pas sur une nouvelle décision de gel, de toilettage uniforme pour la troisième année consécutive. Deuxième enseignement la preuve en est faite, nous ne pouvons plus financer le budget européen par les contributions nationales. Dès lundi prochain, nous commençons la négociation entre le Parlement et le Conseil, avec la Commission, sur les nouvelles ressources propres nécessaires pour financer le budget européen en réduisant les contributions nationales. Pour le Parlement je l'ai dit et le redis ici solennellement il n'y aura pas d'accord sur le prochain cadre financier sans un accord politique sur le retour au financement par des ressources propres.